fimmti þingmaður reykjavíkurkjördæmis suður hér er verið að greiða atkvæði um tillögu forseta um kvöldfund sem gæti náð inn leit mig við að vísu er lítill tími eftir virðulegi forseti ég hafna algerlega þessum orðum háttvirts þingmanns sigmundar ernis rúnarssonar og mér fannst það honum til minnkunar það hefur enginn kvartað undan vinnuálagi í það minnsta enginn stjórnarandstæðingur en þvert á móti hafa menn fari fram á það að við værum að vinna vinnuna okkar en við getum farið sérstaklega yfir það hvort það hafi verið gert